hundruð fjörutíu og eitt hundrað fertugasta og sjöunda mál en um er að ræða frumvarp til laga um um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá fyrsta kafla fyrsta viðauka við e e s samninginn og innleiðingar á reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer

tvö þúsund og sjö heimilaði ríkisstjórnin staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu e e s nefndarinnar sem fela í sér breytingar á viðaukum og bókunum við e e s samninginn efnislega var um að ræða endurskoðun á undanþágu íslands frá fyrsta kafla í viðauka eins við e e s samninginn og upptöku löggjafar evrópusambandsins um matvæli og fóður inn í e e s samninginn ofangreindar ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar voru staðfestar af nefndinni tuttugasta og sjötta október tvö þúsund og sjö með fyrirvara um samþykki alþingis lagafrumvarpið kveður á um þær lagabreytingar sem nauðsynlegar eru vegna ofangreindra breytinga á e e s samningnum og innleiðingar ofangreindrar e e s löggjafar um matvæli og fóður frumvörp með sama heiti voru lögð fram bæði á hundrað þrítugasta og fimmta og hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en voru ekki afgreidd við framlagningu þessa frumvarps nú eru gerðar nokkrar efnislegar breytingar frá fyrra frumvarpi sem var lagt var fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi ég kýs að þessu sinni að útskýra þær eingöngu sérstaklega en vísa að öðru leyti til fyrri umræðna um önnur atriði sem ekki er þörf á að endurtaka hér að lokum hér í inngangi vil ég ítreka að mjög mikilvægt er að þetta matvælafrumvarp fái nú afgreiðslu á alþingi til nefndar og fyrir frestun þingsins og nái að ljúkast á þessu þingi áður en nýtt þing hefst umtalsverðir hagsmunir eru í húfi og snerta samskipti okkar innan e e s og það á þó sérstaklega við um norðmenn sem eru algjörlega háðir því að þetta frumvarp verði samþykkt samanber reglur e e s ráðuneytið fékk síðast í dag fyrirspurn frá norska sendiráðinu um gang málsins sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd verður auk þess að fá nægan tíma til þess að fjalla um þetta viðamikla mál helstu breytingar núna eru eftirfarandi breytingar frá fyrra frumvarpi frumvarp þetta er í samræmi við efnisákvæði ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar að öðru leyti en því að innflutningsbann á hráu kjöti samkvæmt tíundu grein laga númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og þrjú um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim helst og er ekki afnumið sama á við um alidýraáburð og rotmassa sem er blandaður alidýraáburði en slíkur innflutningur er óheimill innflutningsbanni er viðhaldið með það að markmiði að tryggja núverandi stöðu sjúkdómavarna vegna dýra og manna og þá er ekki síst höfð í huga langvarandi einangrun búfjárstofna okkar sem reynslan hefur sýnt að geta verið sérlega næmir fyrir sjúkdómum sem litlum skaða valda í öðrum löndum tiltaka má hér sem ekki hefur verið haldið mjög á lofti að frystikrafan kemur til að mynda í veg fyrir að tríkínur geti borist með fersku kjöti til landsins en ísland er tríkínulaust svæði í dag sníkjudýr þetta lifir líka auðveldlega í mönnum en menn smitast ekki nema við neyslu á hráu kjöti sníkjudýr þessi geta verið banvæn berist þau í fólk og því er gífurleg áhersla lögð á eftirlit með þessu í kjötskoðun flestra landa suða og frost drepa þessi sníkjudýr þetta felur í sér að ísland er viðurkennt sem tríkínulaust land sem þýðir að eftirlitskostnaður getur verið langtum minni en hjá löndum sem ekki hafa slíkar viðurkenningar ég vil einnig vekja sérstak athygli á að stór og mikil landbúnaðarframleiðslulönd eins og ástralía og suður afríka heimila ekki innflutning á hráu ófrystu kjöti þetta eru bæði lönd sem treysta mjög á útflutning landbúnaðarafurða og kæmust ekki upp með bönn af þessu tagi nema fyrir lægju góð og gild rök og það eru sömu rökin og hér eru sett fram ég tek skýrt fram að útflutningsbann á ófrosnu kjöti er því númer eitt heilbrigðismál manna og dýra augljóst er að annars mundi kýs eða gatt fljótt grípa til sinna ráða burtséð frá því hvað gerist á vettvangnum innan e e s frumvarpið gerir ráð fyrir að matvælalöggjöf e s b muni taka gildi hérlendis með samþykkt þessa frumvarps þannig verða sömu heilbrigðiskröfur gerðar til matvælaframleiðslu hérlendis og á e e s svæðinu þetta á jafnt við um búfjárafurðir það er kjöt mjólk og egg eins og sjávarafurðir jafnframt munu gilda sömu lagareglur um matvælaeftirlit með þessum afurðum hérlendis og á e e s svæðinu að öðru leyti en því að innflutningseftirlit með hráu kjöti frá e e s svæðinu verður eins og verið hefur þegar um er að ræða hrátt kjöt þarf að framvísa fullgildum heilbrigðisvottorðum og eftir atvikum framkvæma sýnatökur enda hefur áður verið aflað innflutningsleyfis slík leyfi eru nú nær eingöngu veitt fyrir frosið kjöt og ekki er gert ráð fyrir breytingum þar á hvað varðar alidýraáburð og rotmassa sem er blandaður alidýraáburði helst innflutningsbann og eftirlitsreglur því óbreyttar í frumvarpinu er skýrt kveðið á um skyldur ráðherra eftirlitsaðila og stjórnenda matvælafyrirtækja til að koma í veg fyrir að matvæla sem geta valdið matarsýkingum komist á markað í þessu skyni er meðal annars sett inn nýtt ákvæði sem leggur þá skyldu á ráðherra að setja reglugerð um ráðstafanir sem gera skal til að fyrirbyggja markaðssetningu slíkra matvæla meðal annars með vottorðagjöf samanber fimmtu grein frumvarpsins og athugasemdir við hana ákvæðið hljóðar svo til að tryggja ýtrasta matvælaöryggi og vernda líf og heilsu manna og dýra skal ráðherra setja reglugerð þar sem að kveðið er almennt á um sýnatökur vottorðagjöf og skilyrði markaðssetningar matvæla til að fyrirbyggja að þau geti valdið matarsjúkdómum jafnframt liggja fyrir drög að breytingum á reglugerð númer sex hundruð áttatíu og átta tvö þúsund og tvö sem fjallar um slátrun og markaðssetningu alifugla þar sem kveðið er á um skilyrði markaðssetningar innlendrar og erlendrar framleiðslu alifuglakjöts annarrar málsgreinar tíundu grein laga númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og þrjú verður óbreytt efnislega matvælastofnun var heimilt að leyfa innflutning samkvæmt ákvæði eldra frumvarps ráðherra hefur þetta vald núna samkvæmt frumvarpinu og annarrar málsgreinar tíundu grein laga númer tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og þrjú er þannig breytt í fyrra horf annarri málsgrein fertugustu og fyrstu grein frumvarpsins sem er ákvæði til bráðabirgða er felld burtu en þar var ráðherra heimilt með reglugerð að ákveða skiptingu og fjölda umdæma samkvæmt elleftu grein laganna aðra en þar greinir í þeim tilgangi að unnt sé að gera breytingar á umdæmum í áföngum matvælastofnun er gert að spara umtalsverða fjármuni í sínum rekstri og talið hagkvæmt að að gera umræddar breytingar á skemmri tíma en eldra frumvarp gerði ráð fyrir gildistöku fertugasta og þriðju greinar frumvarpsins

ástæða þessa er sú að brýnt þykir meðal annars vegna tilmæla frá umboðsmanni alþingis að leiðrétta kjötskoðunargjald þannig að greiddur sé raunkostnaður af eftirliti með öllum tegundum búfjár skýrt er kveðið á um heimild ráðherra til að setja reglugerð um erfðabreytt matvæli og merkingar þeirra sama á við um fóður samanber tuttugustu og áttunda og sjötugasta greinar jafnframt er það áréttað að matvæli mega ekki innihalda lyf eða lyfjavirk efni með sama hætti og fæðubótarefni samanber áttundu greinar frumvarpsins gert er ráð fyrir að matvælalöggjöf e s b taki gildi hérlendis fyrsta september tvö þúsund og níu enda verði alþingi búið að samþykkja meðfylgjandi frumvarp fyrir þann tíma efnisákvæði sem varða búfjárafurðir taka þó ekki gildi fyrr en fyrsta maí tvö þúsund og ellefu hvað varðar hrátt ófrosið kjöt vil ég hér tiltaka sérstaklega að það hvarflar ekki að mér annað en að rök mín fyrir innflutningsbanni standist skoðun

forseti að um sé að ræða bráðabirgðaráðstöfun sem ekki haldi nema í tuttugu mánuði þar til hinn stjórnskipulegi fyrirvari sé fallinn úr gildi ég ítreka að í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir áframhaldandi innflutningsbanni og er ekki fyrirhugað að á því verði nein breyting virðulegi forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg því til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar